Manifestement, nous percevons ce problème de la piraterie de manière différente puisque je me situe en fonction aussi des intérêts des peuples africains et de la corne de l'Afrique. On peut prolonger indéfiniment ce débat mais mon texte est clair et je crois que j'ai défendu une position sans doute iconoclaste mais qui devait, aussi, être exprimée ici.